Ich war ein Vorkämpfer der Erweiterung und bin es weiter. Südosteuropa muss so rasch wie möglich in die Europäische Union integriert werden. Aber dann wird irgendwann Schluss sein. Und wir müssen die Grenzen, die notwendig sind, so erträglich und so konstruktiv wie möglich gestalten. Grenzen müssen nicht scharf sein, Grenzen müssen die Menschen nicht auseinanderreißen, sondern Grenzen können auch verbinden, wenn sie gestuft und vernünftig gestaltet werden. Das ist die Aufgabe der Nachbarschaftspolitik, wie ich sie verstehe, sowohl im Mittelmeerraum als auch nach Osten.

Dies ist eine alte Forderung, die wir hier im Parlament und auch ich persönlich immer erhoben haben. Wir sind der Meinung, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, denn Unterschiedliches muss unterschiedlich behandelt werden. Deshalb sind diese drei verschiedenen Formen Kooperation mit Russland, bevorzugte Kooperation mit unseren östlichen Nachbarn und spezielle Zusammenarbeit im Mittelmeerraum als gesonderte Instrumente mit ein und derselben Zielsetzung zu behandeln. Und wenn die Frage aufgeworfen wird, in wessen Hände sie gehören Sie gehören in die Hände der Kommission und des Parlaments, also der wirklichen Gemeinschaftsorgane, und damit nicht zuletzt auch in die Hände von Kommissar Füle, der das meines Erachtens ausgezeichnet macht.